frú forseti ég mæli hér fyrir skýrslu samstarfsráðherra norðurlanda um störf norrænu ráðherranefndarinnar árið tvö þúsund og níu en það ár fór ísland með formennsku fyrir ráðherranefndinni formennskuáætlun íslendinga var kynnt á þingi norðurlandaráðs í lok október tvö þúsund og átta og yfirskrift hennar var norrænn áttaviti þar var kveðið á um þrjátíu verkefni og viðburði sem íslendingar ætluðu að eiga frumkvæði að auk jafnmargra annarra sem einnig var talið mikilvægt að kæmust til framkvæmda þess verkefni og viðburðir spanna öll svið samstarfsins þrátt fyrir efnahagshrun tókst að halda óbreyttri stefnu og gera nánast allt sem til stóð í fjárhagsáætlun norrænu ráðherranefndarinnar voru átta milljónir danskra króna til ráðstöfunar til að framkvæma fyrirætlanir íslendinga tengdar formennskunni að því tilskildu að jafnhátt framlag bærist annars staðar frá skýrslan liggur hér frammi og þar er farið í nokkuð ítarlegu máli um hið norræna samstarf bæði það sem varðar vettvang samstarfsráðherra en líka það sem tengist öðrum norrænum ráðherranefndum og farið yfir helstu verkefni ég ætla ekki að tæpa hér á öllu ég mun eingöngu fara yfir helstu þætti á þessu formennskuári sem við íslendingar áttum frumkvæði að eða lögðum eiga áherslu á en vísa að öðru leyti til skýrslunnar sem er efnismikil og mjög fróðleg í fyrsta lagi langar mig að nefna það að meðal áherslumála íslendinga á formennskuárinu var að kannaðir yrðu möguleikar ráðherranefndarinnar á samstarfi við hagsmunaaðila í austurfylkjum kanada um nýsköpun og rannsóknir sérstaklega á áhrifum loftslagsbreytinga á lífríki hafsins og gera svokallaða eða undirbúa gerð svokallaðs vákorts yfir norður atlantshafið þetta er í takt við málflutning íslendinga inni í ráðherranefndinni en þar höfum við lengi talað fyrir því að ráðherranefndin líti til vesturs og taki upp samstarf við hagsmunaaðila á norður atlantshafssvæðinu án þess að sá málflutningur hafi lengi fengið nægan hljómgrunn en nú má sjá merki um breytingar á viðhorfum samstarfslandanna í þessum efnum en í lok formennskuársins fór sendinefnd skipuð fulltrúum ráðherranefndarinnar íslands og danmerkur til fundar við kanadíska ráðherra og háttsetta embættismenn í ottawa til að kanna samstarfsmöguleika áhugi kanadamanna á samstarfi á þessum framangreindu sviðum er ljós og danir sem nú fara með formennsku í ráðherranefndinni munu áfram vinna að framgangi þessa máls er ætlunin að norræna atlantsnefndin nora um norræna nýsköpunarmiðstöð hið gegni þar miklu hlutverki í því fyrirhugaða samstarfi annað atriði sem mig langar að nefna sérstaklega hér er að vegna efnahagsörðugleikanna í kjölfar bankahrunsins og falls íslensku krónunnar ákváðu norrænu samstarfs og menntamálaráðherrarnir að styrkja íslenska námsmenn á norðurlöndum um var að ræða framfærslu og ferðastyrki til ungs fólks í iðn og starfsnámi og háskólanámi alþjóðaskrifstofa háskólastigsins og fræðslusetrið iðan önnuðust umsýslu og afgreiðslu umsókna en ríflega hundrað milljónum íslenskra króna var á árinu úthlutað til rúmlega þrjú hundruð námsmanna fyrir liggur að sama upphæð verður til ráðstöfunar árið tvö þúsund og tíu og er einmitt um þessar mundir auglýsing á heimasíðu menntamálaráðuneytis þar sem þessir styrkir eru auglýstir lausir til umsóknar einmitt þessa dagana ég veit að þessir styrkir hafa hjálpað mörgum námsmönnum sem hafa jafnvel verið til að mynda í tíu

norðurlöndum sem er auðvitað gríðarlega mikilvægt bæði bara fyrir íslenska námsmenn almennt en líka fyrir hið norræna samstarf þá var árið tvö þúsund og níu jafnframt ákveðið að verja rúmlega sautján milljónir króna og jafnhárri upphæð á yfirstandandi ári til að veita upplýsingar hér á landi um þá fjölbreyttu styrkjamöguleika sem völ er á á vettvangi norrænu ráðherranefndarinnar sérstökum starfsmanni með aðstöðu hjá impru var falið að sinna verkefninu eitt af stærri formennskuverkefnum íslands var á sviði jafnréttismála en það er rannsókn á fyrirkomulagi og gildi fæðingar og foreldraorlofs rannsóknarverkefnið var kynnt á ráðstefnu sem haldin var í reykjavík í október undir heitinu umönnunarstefna börn og jafnrétti á norðurlöndum rannsókninni lýkur á þessu ári og verða niðurstöðurnar kynntar meðal annarra formennskuverkefna um jafnréttismál var verkefni um jafnréttisfræðslu í skólum það var haldin ráðstefna í reykjavík þar sem meðal annars var greint frá nýjum áherslum í nýjum námskrám í jafnréttisfræðslu kynnt hin svokölluðu sólskinsverkefni úr skólum og stefnumótun í öðrum norrænum löndum þar var hjallastefnan meðal annars kynnt hún átti tuttugu ára afmæli á árinu frá árinu tvö þúsund og sjö hefur norrænt samstarf í vaxandi mæli tekið mið af hnattvæðingaráætlun norrænu forsætisráðherranna sem þeir sammæltust um á sumarfundi sínum það ár stærsta einstaka verkefnið í þeirri áætlun er samnorræn rannsókna og nýsköpunaráætlun á sviði umhverfis loftslags og orkumála áætlunin er langstærsta samnorræna átakið á þessu sviði en á fimm ára tímabili mun fjögur hundruð milljónum danskra króna verða varið til hennar norræna nýsköpunarmiðstöðin norræna rannsókna ráðið og norrænar orkurannsóknir munu í sameiningu sjá um framkvæmd áætlunarinnar en henni var formlega hleypt af stokkunum á hnattvæðingarþingi forsætisráðherra norðurlanda sem haldin var hér á landi í bláa lóninu í lok febrúar rannís og nýsköpunarmiðstöð íslands kynntu áætlunina fyrir íslensku vísindafólki á opnum fundi sem haldinn var í janúar á þessu ári en í henni eru auðvitað fólgin mikil tækifæri fyrir þá sem fást við rannsóknir á þessum sviðum vinnumál og atvinnumál eru eitt af stóru viðfangsefnunum í norrænu samstarfi og íslendingar áttu frumkvæði að nokkrum verkefnum á því sviði á árinu haldin var ráðstefna um áhrif atvinnuþátttöku eldra fólks á heilsu og lífsgæði en bæði fyrirtæki og samfélagið allt geta haft margvíslegan hag af því að þessi hópur sé virkur þátttakandi í atvinnulífinu enn fremur var haldin ráðstefna sem bar yfirskriftina vinnumarkaður fyrir alla

á vettvangi norrænu fjármálaráðherranna var unnið að mörgum verkefnum á árinu en það sem kannski vekur mesta eftirtekt þeirra á meðal sneri að gerð upplýsingaskiptasamninga við lágskattaríki en fyrir hönd íslands voru undirritaðir tíu tvíhliða upplýsingaskiptasamningar við lágskattaríki á árinu og heildarfjöldi undirritaðra samninga var þrettán norrænt samstarf um sjávarútveg landbúnað matvæli og skógrækt er umfangsmikið en þessi málefni eru til umfjöllunar í einni ráðherranefnd bæði sjávarútvegs landbúnaðar og umhverfisráðherra komu að starfi nefndarinnar á norrænum vettvangi en meðal verkefna sem íslendingar beittu sér fyrir á árinu voru tvær alþjóðlegar ráðstefnur sem haldnar voru í reykjavík fjallaði önnur um nýsköpun í sjávarútvegi en hin um hagræna þætti í auðlindanýtingu og komu þátttakendur frá norðurlöndum benda bandaríkjunum ástralíu og evrópu auk alþjóðastofnana það mætti auðvitað margt fleira telja hér og ég ætla kannski ekki að fara að telja upp öll verkefnin sem eru hér tíunduð ágætlega í þessari skýrslu

málskilning en danir sem fara nú með formennsku hafa tekið við því verkefni og þar var á vegum þeirra haldin ráðstefna um norrænan málskilning í

einnig langar mig að nefna norræna samanburðarrannsókn sem fór af stað á formennskuári okkar um hagi og viðhorf æskufólks á norðurlöndunum en niðurstöður hennar verða kynntar hér á landi í ár reyndar segir í skýrslunni að þær verði kynntar á ráðstefnu í maí en líklega verður hún á haustmánuðum en þetta er athyglisverð rannsókn sem fjallar bæði um félagslega þætti og framtíðarsýn norræna ungmenna og verður áhugavert að sjá hvaða niðurstöður þar koma fram ég vil að lokum geta þess að ísland lagði á það sérstaka áherslu á þessu formennskuári að efla samráð norrænu ráðherranefndarinnar og norðurlandaráðs á sem flestum sviðum sérstaklega að því á varðar undirbúning fjárhagsáætlunar og fjárlaga fyrir norrænt samstarf ráðherranefndin leitaðist eftir föngum við að koma til móts við óskir ráðsins um forgangsröðun fjárveitinga þar sem kannski bar ekki svo mikið á milli heldur og var fjárhagsáætlun ársins tvö þúsund og tíu samþykkt á þingi norðurlandaráðs á haustmánuðum í góðri sátt og ég vona að það vinnulag muni halda áfram að framkvæmdarvald og löggjafarvald eða þingið nái góðu samstarfi um þessi málefni síðast langar mig kannski að segja að ég tel að þessi mál mættu að mörgu leyti vera sýnilegri þau eru auðvitað vel sýnileg þeim sem þekkja til málaflokkanna en af minni stuttu reynslu í þessu embætti held ég að þetta samstarf skipti okkur íslendinga alveg feikilega miklu máli þetta eru okkar nágrannaþjóðir með það þjóðskipulag kannski sem við lítum mest til þar skiptir miklu að efla þetta samstarf og gefa ekkert eftir í því þó að illa ári í efnahagslífi ég veit að nú förum við með formennsku í norðurlandaráðsþinginu og það verður haldið hér á landi og ég held að það skipti miklu máli að við þingmenn stuðlum líka að því að þetta samstarf sé bæði